Pani Przewodnicząca! Rośnie znaczenie uwarunkowań zewnętrznych, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną. To, co się dzieje w Europie, zależy od tego, co robimy, co wynegocjujemy na rynku światowym, na rynku globalnym.